Señora Presidenta, desarrollar el mercado único digital e impulsar la Agenda Digital en los acuerdos comerciales y en la Organización Mundial del Comercio supondrán enormes potencialidades pero también enormes retos. Si la Unión Europea quiere mantener y mejorar su competitividad, tendrá que aplicar las políticas necesarias para digitalizar todos los sectores y para crear y desarrollar un auténtico mercado único digital. La estrategia digital europea debe conciliar la innovación con la seguridad, con la protección de datos de carácter personal y con la garantía a la intimidad de los ciudadanos. Es necesario facilitar unas competencias digitales adecuadas a las pymes, a los trabajadores y a los usuarios, garantizar la seguridad jurídica de la neutralidad de la red y encontrar soluciones equilibradas que garanticen los derechos de los creadores, una retribución justa y el acceso de los usuarios. Y, desde luego, es esencial que la digitalización beneficie a los trabajadores y que la Unión Europea lidere nuevas formas de creación de empleo y de negociación colectiva.